Señor presidente, la verdad es que llegamos ya a este debate después de largo tiempo negociando ambos Reglamentos, el de las titulizaciones STS y el que varía sus requerimientos de capital. Muchas veces los ciudadanos con los que me reúno en Asturias, en España, me preguntan qué hacemos en esta Cámara. Incluso el público que está hoy aquí con nosotros nos pregunta qué es eso de las titulizaciones, o en qué trabajamos cada día. Y he de decir que a veces resulta muy difícil explicar cuál es nuestro trabajo, en qué afectan a su día a día los reglamentos, las directivas que aprobamos y debatimos en este Parlamento. Yo creo que aprobamos hoy dos Reglamentos muy importantes, porque muchas familias están pensando, por ejemplo, en comprar un coche que, probablemente, deseen financiar. O muchas pequeñas empresas están teniendo problemas para que sus entidades bancarias les adelanten el cobro de las facturas o les permitan colocar papel comercial.

Estos dos Reglamentos van a permitir que las pequeñas empresas que, en los grandes mercados organizados, no tienen acciones, que no pueden emitir bonos en los mercados de capital internacional, puedan colocar con mayor facilidad ese papel comercial a través de sus propias entidades bancarias, porque estas van a poder titulizarlo, van a poder colocarlo después en esos mercados internacionales. Además van a permitir que, a esos hogares que están pensando en comprar coches o en comprar otra serie de bienes que necesiten financiar, se les pueda financiar con mejores tipos de interés, con un mejor tratamiento. Por lo tanto, hoy damos un paso muy importante, porque creemos que necesitamos activar esa capacidad de financiación a la economía real y lo hacemos. Y lo hacemos con prudencia, porque hemos logrado que la Junta Europea de Riesgo Sistémico analice los mercados de capitales para evitar burbujas como la que vivimos en la crisis pasada. Y lo conseguimos también para que los requerimientos de capital o el coste para los bancos de realizar este tipo de operaciones sean un poco menores, pero siempre sujetos a criterios de calidad muy restrictivos sobre ese tipo de créditos calidades importantes, calidades elevadas para no volver a cometer los errores de la crisis pasada. Además, con esos dos Reglamentos ayudamos a crear ese mercado de capitales europeo. Porque defendemos que las agencias de calificación, que siempre discriminan por la calidad del soberano, tengan un papel menor y los inversores internacionales se fijen exclusivamente en el riesgo de los créditos pequeñitos. Miren exactamente cuál es el riesgo para evitar la discriminación entre los países del Norte y los países del Sur.